Nous débattons aujourd'hui de cette révision de la directive sur l'intermédiation en assurance. Le rapporteur Werner Langen vient de le dire un choix correctement informé d'assurance peut réduire les charges pour le budget des familles comme pour celui de beaucoup de petites et moyennes entreprises, et ce choix est aussi indispensable pour s'assurer que les risques que l'on prend sont effectivement et correctement couverts. Voilà l'importance de protéger les consommateurs de manière efficace.

Et compte tenu des spécificités de ce marché, j'ai opté, et la Commission a opté, dans sa proposition, pour le maintien d'une approche d'harmonisation minimale. Je dis cela par rapport aux critiques que j'entends quelquefois et au fait que l'on reproche à l'Europe de trop harmoniser dans trop de domaines. Voilà donc un exemple où l'Union européenne se limite à établir un cadre, en laissant aux États membres la flexibilité nécessaire pour l'ajuster aux spécificités nationales. Je voudrais très sincèrement remercier votre Parlement pour son travail et la rapidité de ce travail sur ce dossier IMD 2, et en particulier le rapporteur, Werner Langen, pour sa capacité, son engagement et la compétence qu'il a déployée sur ce dossier comme sur d'autres.

Nous savons bien que le Conseil n'a pas pu suivre votre rythme et qu'il va reprendre ses travaux dès avril prochain. Je forme le souhait qu'un accord soit bien finalisé dans les prochains mois, et en tout cas cette année. Votre rapport améliore réellement la proposition que j'avais faite, et nos préoccupations sont bien les mêmes. Je voudrais en particulier souligner deux points d'une part, vous avez eu le souci de renforcer la protection des consommateurs. Vous avez, par exemple, introduit un document d'information pour les produits non vie, ainsi que des pouvoirs additionnels pour l'autorité européenne EIOPA. Par ailleurs, vous avez voulu assurer des conditions de concurrence justes et équitables entre tous les opérateurs de la distribution de l'assurance. Vous confirmez l'extension du champ d'application aux entreprises et aux intermédiaires d'assurance, jusqu'aux acteurs qui vendent des produits d'assurance à titre accessoire, et vous incluez également les sites de comparaison d'assurances. Maintenant, si nous tournons nos regards vers l'avenir, dans les futures négociations, il faudra veiller à ce qu'il y ait bien une cohérence avec les autres dossiers législatifs qui sont, eux aussi, parallèlement dans les tuyaux, dans le couloir de discussion législative.

Donc, veillons bien à la bonne cohérence de tous ces textes entre eux. En tout cas, moi, j'y veillerai avec vous et en bonne intelligence avec le Conseil, dès que celui ci aura conclu une orientation générale. Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs, Madame la Présidente, par ce texte, nous permettons aux assureurs et aux intermédiaires d'assurance de rester un pôle de stabilité et de continuité sur les marchés financiers, tout en consolidant la confiance des consommateurs et en remettant l'économie européenne sur le chemin de cette croissance durable que les citoyens attendent. Cette ambition partagée a bien progressé, concrètement, grâce à vos travaux, et je voulais vous en remercier.